Ce matin, à nouveau en dépit des explications très claires que vous nous avez données, on a découvert un nouveau site Internet d'information français qui s'est révélé contenant en fait un fichier rom, clandestin évidemment, avec une base de données très riche, très détaillée où figuraient des noms, des prénoms, des surnoms, les filiations des personnes, leurs fréquentations, l'immatriculation et le modèle de leur voiture, le nom du conjoint, et à nouveau, on a maintenu qu'on ne connaissait pas l'existence de tels fichiers. Au fond, que les informations spécifiques de ce site soient avérées ou non, cela ne change rien au risque fondamentalement discriminatoire induit par ces fichiers qui existeraient en France et dans plusieurs autres pays européens.

En d'autres termes, et sans faire de polémiques, essayons de respecter le droit tant en France, dans les pays membres de l'Union, que ceux qui font notre démocratie européenne sans passion.

2004. Moi, comme mes collègues, je souhaiterais, pour que nous puissions partager le même raisonnement et la même volonté de respecter à nouveau l'état de droit, pouvoir disposer de la teneur de ces documents car on sous entend ici ou là, depuis votre déclaration, cet après midi, que vous auriez capitulé. Pour conclure cette longue polémique, cela aura eu un avantage, celui de nous montrer qu'il faut avant tout aller au cœur du problème, en encourageant davantage les efforts nationaux, les politiques européennes dans le cadre du respect du droit qui fonde notre démocratie européenne.